farið dult með þá skoðun mína að ég er ósáttur við ákvörðun umhverfisráðherra í þessum efnum varðandi bakka og ég hef fært rök fyrir því að mér finnst eina skynsamlega leiðin í þeim efnum vera að hún dragi þessa ákvörðun sína til baka og það verði farið miklu betur yfir afleiðingar þess ferils sem felst í svo sameiginlegu mati eins og þarna er verið að taka ákvörðun um en afleiðingar þess eru mjög óljósar og mjög misvísandi skilaboð og verulega miklar áhyggjur af þeim í héraði um að þetta hafi slæmar afleiðingar bæði í tíma og náttúrlega fjárhagslega líka orkunýting þarf ekkert endilega að vera til fyrirtækja sem menga mikið við erum nýbúin að missa úr landi út af kannski misvísandi skilaboðum fyrirtæki sem hefðu skapað um þrjú hundruð störf á suðurlandi þar af um hundrað fimmtíu hátæknistörf sem eru mjög umhverfisvæn en hún krafðist orku það var grundvöllurinn að því og kannski annarra hluta sem nauðsynlegir eru fyrir þessa starfsemi og það eru svona óljós skilaboð um að það sé meðal annars vegna misvísandi skilaboða úr stjórnkerfinu að þeir hafi tekið annan valkost þessi fyrirtæki eru ekkert að leika sér þau eru í alvarlegum viðskiptum þetta eru fyrirtæki sem eru að fara í milljarðafjárfestingu til að hagnast og við eigum tækifæri til að bjóða þeim þessa orku sem við eigum til í landinu og okkar sóknarfæri liggja þar og um það verðum við að sameinast ég óska bara eftir því að þeir háttvirtir þingmenn sem taka þátt í þessari umræðu og vilja fjalla um þessi mál á skynsemi geri það þá á þeim nótum að þeir komi með dálítið raunhæfar hugmyndir að því hvaða atvinnustarfsemi á að byggja hérna upp ef þeir eru ekki sáttir við það að fara þessa leið það er ákaflega mikilvægt og það er mjög mikilvægt að sú umræða sé tekin áður en farið er